Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais tout d'abord remercier M.

Ce rapport soutient l'approche de la Commission et met l'accent sur la qualité de l'enseignement des langues et des enseignants, sur une approche intégrée pour atteindre toutes les couches de notre société, sur la diversité linguistique, tout en permettant de faciliter la compréhension entre les personnes du rôle des médias et de la traduction littéraire ainsi que sur des liens linguistiques et culturels avec le pays tiers. Je partage le point de vue du rapporteur selon lequel le multilinguisme a un impact majeur sur la vie quotidienne des citoyens européens étant donné l'abondance des communications, la mobilité et la migration croissantes ainsi que l'avancée de la mondialisation.

Je parle notamment des personnes qui ont abandonné leurs études, les immigrés et les personnes monolingues ou linguistiquement moins compétentes. De plus, nous voulons renforcer nos efforts à l'égard des apprentis, des adultes et des seniors qui ne fréquentent plus l'enseignement et qui risquent de rester à l'écart du développement.

Les nouvelles technologies, telles que l'Internet et les médias audiovisuels interactifs, offrent des possibilités multiples d'atteindre ces groupes et de développer et d'adapter les méthodes d'enseignement à leurs besoins et capacités spécifiques.

Ceci reflète la nouvelle réalité au sein de l'Union ainsi que les besoins linguistiques de nos citoyens.